2014 es jelentésében a román hírszerző szolgálat Ceauşescu diktátor egykori titkosrendőrsége, a Securitate módjára még mindig állambiztonsági veszélyforrásnak tekinti a másfél milliós erdélyi magyarságot, illetve legitim autonómia és jogköveteléseit.